Señora Presidenta, es que justamente quería pedirle su benevolencia mientras cambiaban los comisarios. La posibilidad de dirigir desde este Pleno un saludo a un grupo de tambores que han venido desde Calanda —la villa de Buñuel—, que han venido precisamente a ver si despertamos a Europa de su letargo.